Gospodine predsjedniče, podržala sam ovaj prijedlog za usvajanje jedinstvenog i pojednostavljenog regulatornog okvira za zdravlje životinja kojima je cilj postići usklađenost s međunarodnim standardima i osigurati visoke standarde zdravlja životinja. Zdravlje životinja i kontrola zaraznih bolesti životinja preduvjet je za funkcioniranje jedinstvenog tržišta za trgovinu živim životinjama, životinjskim proizvodima i hranom, a ima i veliki utjecaj na javno zdravlje i sigurnost hrane. Slažem se kako je potrebno posebnu pozornost usmjeriti na različite regionalne uvjete i teritorijalna područja kako bi se onemogućilo širenje specifičnih bolesti i moguća šteta gospodarstvu na većim područjima. Nadalje, veća usredotočenost na mjere sprečavanja i nadziranja bolesti, suzbijanje bolesti, istraživanje i znanstveni napredak dovode do novih znanja i povećane svijesti o postojećim bolestima.